Wir dürfen nicht vergessen, dass die Globalisierung nicht nur Waren, Güter, Dienstleistungen und Investitionen um die Welt bringt, sondern auch Ideen und Werte. Es ist der Globalisierung zu verdanken, dass wir heute die Menschenrechte als globale Herausforderung und Chance erkannt haben. Wir sehen übrigens auch, dass es heute mehr Demokratien als je zuvor in der Welt gibt. Auch das ist eine Folge der Globalisierung. Also wir müssen uns für die WTO, für Handel einsetzen, weil Handel eben auch zu mehr führt als zu Wohlstand. Im Übrigen, meine Damen und Herren hier kommt mein Ceterum censeo bin ich der Meinung, dass der Einheits Euro nur zu Zwist und Zwietracht in Europa führt und deshalb abgeschafft werden muss.